Monsieur le Président, pour compléter ce qu'a dit mon collègue Gollnisch, il y a eu immixtion d'une force étrangère dans la délibération du Parlement.

Par conséquent, nous contestons la véracité du vote et demandons que le procès verbal soit mis au vote aujourd'hui pour savoir si nous acceptons effectivement cette immixtion étrangère.